Monsieur le Président, chers collègues, il y a dix ans, alors que je venais d'intégrer le Parlement européen, le traité de Lisbonne entrait en vigueur. Aujourd'hui encore, je me réjouis de ce que je considère comme une avancée dans la construction de cette démocratie transnationale que l'Union européenne est appelée à devenir. Sans Lisbonne, ce Parlement n'aurait pas gagné le droit de ratifier ou non les traités internationaux, il n'aurait pas gagné le droit de codécider, dans la plupart des matières européennes, ou encore d'auditionner et de désigner les principaux responsables européens, à commencer par la Commission européenne. C'est aussi à Lisbonne que la charte des droits fondamentaux a acquis ce caractère juridiquement contraignant afin de mieux protéger la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice pour toutes et pour tous dans l'Union. Mais je ne peux pas non plus ignorer que, pour beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens, en particulier en France, aux Pays Bas et en Irlande, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a été vécue comme une négation de leur refus, un refus bien souvent motivé par le maintien, au cœur même du nouveau traité, de dispositions outrancièrement néolibérales, par exemple l'interdiction pour la banque centrale de financer des investissements publics, ou encore la sanctuarisation de la liberté de circulation des capitaux, portée au rang de dogme absolu et intangible. Celle ci symbolise à l'extrême le déséquilibre entre les libertés économiques garanties en droit et les droits sociaux qui restent encore trop souvent à l'état de déclarations d'intention. Chers collègues, le traité de Lisbonne permet au Parlement européen de rejeter les traités qu'il considère contraires à l'intérêt général. Osons, osons chers collègues, le faire en refusant le traité de libre échange avec le Mercosur, qui ne peut qu'aggraver le dérèglement climatique.